Monsieur le Président, Madame la Commissaire, chers collègues, le groupe des Verts a toujours été un des plus farouches adversaires de la brevetabilité du vivant, Martine l'a rappelé tout à l'heure. Je pense que sur le fond, vu les interventions que je viens d'entendre, nous sommes tous à peu près d'accord. En revanche, sur la forme, la question reste un peu plus grave. Qui est chargé d'établir la loi dans l'Union européenne?

Depuis dix ans, cet organisme, sous la pression des États Unis et des principales firmes semencières, attribue des brevets illégaux pour des plantes, oignons, tomates, brocolis, et même pour des animaux, comme dernièrement sur le saumon.

Ils sont loin d'être parfaits, ils permettent néanmoins aux paysans résistants de semer toutes les espèces en population, comme j'ai pu le faire sur ma propre ferme. C'est d'ailleurs à la lumière de l'efficacité de l'utilisation de ces semences là, dont la diversité, la variabilité génétique ont permis de faire leurs preuves, qu'il a été possible, lors du débat sur l'évolution du cahier des charges de l'agriculture biologique, de montrer combien c'était efficace. Donc au niveau international, dans toutes les enceintes possibles, les États Unis, alliés des multinationales, poussent pour que les bre...